Gospod predsedujoči, ne moremo se držati vsebine točke, ker vsebine v resnici ni, ne. Tako da predlagatelj v resnici nima o čem razpravljati, to se tudi vidi v tem, kar je zdaj govoril. Zato, zato se zdaj pogovarjamo o Celju pa o meni pa o mojem številu glasov pa tako naprej, ker se tu v teh, teh tri členih nimamo v resnici o čemer pogovarjati. Jaz sem vam povedala, pa niste poslušali, ker vas ni bilo v dvorani, kaj smo v prejšnjem mandatu konkretnega naredili za gasilce, brez da smo vložili zakon. To so bile stvari, za katere so gasilci že leta že v času vaše vlade opozarjali, da jih je treba urediti, pa smo jih uredili, ni bilo treba vložiti nobenega zakona. In tudi za Celje mi ni treba več vložiti zakona. Zakaj? Zato, ker je zdaj drug minister, ki točno ve, kaj je treba narediti in kaj je država dolžna, in bo ta odlok, ki bi ga morala podpisati že prejšnja ministrica, podpisal zdaj on sam, brez da se jaz mučim z zakonom.